Bo widzi Pan, ideologia bardzo często posługuje się ogólnikami, próbuje wywrzeć wrażenie potęgujące wyimaginowany problem, a ja chcę wiedzieć, to jest poważna izba, to jest poważna debata, który sklep i który hotel. Po drugie, musi Pan przyznać, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej i policja podczas marszu LGBT w Białymstoku, który był obliczony na około tysiąc osób, ochraniała ten marsz, było ponad siedmiuset, blisko osiemset policjantów, i czekała kilka dni, żeby zgłosili się ci, którzy ewentualnie ucierpieli.